Recunosc că am fost surprinsă de declarația dumneavoastră privind subvențiile prost cheltuite circa patru sute de miliarde pentru scăderea emisiilor. Dar ce garanții avem că nu se vor cheltui prost și următoarele subvenții?

Ați vorbit de evaziune fiscală, dar iată că a trecut ceva timp de la dezvăluirile privind Panama și nu avem încă măsuri concrete pentru prevenirea unui nou caz Panama.

Eu cred că nu și, de aceea, cred, domnule comisar, că trebuie să găsiți măsuri țintite pentru apărare comercială, pentru armonizarea standardelor atunci când încheiați acorduri comerciale cu alte piețe, cum ar fi SUA, Canada sau China.